virðulegi forseti hér er til umræðu greinargerð um afföll íbúðalána við stofnun nýju bankanna og kostnað við niðurfærslu lána sem hagfræðistofnun háskóla íslands vann fyrir forsætisráðuneytið í þessari greinargerð eru hugmyndir hagsmunasamtaka heimilanna um aðgerðir í þágu skuldsettra heimila metnar efnahagslega og efnislega að nokkru leyti greinargerðin er um margt góð og fræðandi niðurstaða greinargerðarinnar er sú að svigrúm sem skapaðist við færslu húsnæðislána

því lítið rými fyrir hugmyndir hagsmunasamtaka heimilanna fram kemur að svigrúmið hafi veri níutíu og fimm milljarðar en fjármálastofnanir hafi nú þegar notað hundrað þrjátíu og fimm milljarða til aðstoðar skuldsettum heimilum í þessari tölu eru afföll ólögmætra gengistryggðra lána um tuttugu og fjórir milljarðar og þeir milljarðar taldir að fullu með í svigrúmi bankanna til niðurfærslu það er umhugsunarvert að ólögmætir lánasamningar séu taldir með í þessu svigrúmi og umdeilanlegt mjög að mínu mati það hefur einnig komið fram í umræðu upp á síðkastið að fjárhagsleg staða bankanna er sterk þau ummæli hafa komið fram í tengslum við nýjan gengisdóm frá hæstarétti það sýna einnig nýlegar aðgerðir bankanna þar sem feitir tékkar voru sendir til viðskiptavina það sýnir að fjármálafyrirtækin standa sterkum fótum það er vel hið opinbera er því miður ekki í eins góðum málum því þarf kerfið að fara varlega en það að fara varlega þýðir samt ekki endilega að maður standi kyrr mér finnst vert að þakka hagsmunasamtökum heimilanna fyrir baráttu þeirra fyrir heimilisöryggi landsmanna þó ég sé ekki alltaf sammála nálgun þeirra af verkefninu er barátta þeirra svo sannarlega þörf ríkisstjórnin hefur gert margt mjög gott til að vinna að þessu sama markmiði og langar mig sérstaklega til þess að halda á lofti vaxtabótakerfinu sem ég held sem því miður gleymist allt oft í það hafa verið settir heilmiklir fjármunir og það virkar mjög vel en einhvern veginn gleymist það oft í umræðunni mig langar hér til að halda því á lofti að heimilisöryggi allra fjölskyldna er eitt mesta og stærsta velferðarmál hverrar þjóðar það skiptir börn ekki hvað síst máli þannig að það að heimili fólks séu ekki svo skuldsett að það ógni öryggi er virkilega stórt og mikið velferðarmál því megum við alls ekki gleyma staðan í okkar þjóðfélagi er því miður alvarleg það eru rétt rúmlega tuttugu og sex þúsund manns á vanskilaskrá flestir þeirra eru einstæðir foreldrar og það er eins og ég segi mjög alvarlegt fyrir barnafjölskyldur þessa lands það er ljóst að við þurfum að gæta okkar á því að það verði jafnræði á milli skuldahópa í þessu landi

að sjálfsögðu að hafa skynsemi að leiðarljósi í því máli þannig að velferðar og menntakerfi okkar kollsteypist ekki og við þurfum að vinna saman á lausnamiðaðan hátt að þessu máli framtíðarlausnin er að mínu mati að sjálfsögðu öflug og góð peningastefna sem vinnur gegn verðbólgu og kannski ekki síst að það að við verðum hluti af stöðugu umhverfi stærra gjaldmiðils og stærra markaðssvæðis í góðri samvinnu evrópuríkja við þekkjum það mörg að þar er húsnæðisöryggi allt allt annað og húsnæðismarkaður þannig veruleika verð ég að viðurkenna að mig langar til að búa komandi kynslóðum